Duża część sprawozdania, nad którym będziemy jutro głosować, dotyczy wspierania i ochrony wolności mediów na całym świecie, ale musimy pamiętać, że aby skutecznie wspierać tę wolność, Unia Europejska sama musi dbać o swoją wiarygodność. Zobowiązania dotyczące mediów i pluralizmu zawarte w Karcie praw podstawowych muszą być więc realizowane we wszystkich krajach. Tylko wtedy będziemy mogli skutecznie wspierać kraje kandydujące, państwa Partnerstwa Wschodniego i inne kraje na świecie. Tymczasem taki przypadek jak Grecja będzie nam wytykany, wypominany i będziemy się jego wstydzili przez wiele lat.

Osobnej troski wymagają media lokalne i chciałam na to zwrócić uwagę. Tam nie ma co prawda bezpośredniego kneblowania ust dziennikarzom, ale mamy do czynienia z zależnością finansową, która często powoduje, że dziennikarze tych mediów nie piszą, nie mówią i nie mają poczucia, że żyją w wolnym

I właśnie ta zależność finansowa od różnych kacyków lokalnych działa jak kaganiec. Korzystając z tej okazji, chciałam też podkreślić rolę, jaką w różnego rodzaju forach międzynarodowych odgrywają nie tylko agendy rządowe, ale przede wszystkim organizacje dziennikarskie, takie jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich.